La nivelul politicilor Uniunii Europene s au depus eforturi continue în vederea extinderii și îmbunătățirii instrumentelor disponibile pentru contracararea acestor efecte și, implicit, pentru încurajarea creșterii economice europene. Un bun exemplu în acest sens este raportul dlui Kirilov, elaborat pe baza propunerii foarte bune și binevenite a Comisiei de simplificare a cerințelor pentru accesul statelor membre la fondurile în cauză. Salut raportul întocmit de colegul Kirilov și îl susțin, atât din punct de vedere al unificării sumelor propuse pentru proiectele majore, cât și din punct de vedere al adaptării criteriilor și condițiilor tehnice specifice în vederea facilitării gestiunii fondurilor disponibile. Aceste modificări sunt în concordanță cu strategia Europa 2020, care încurajează crearea locurilor de muncă și susține investițiile în vederea protejării mediului înconjurător.